virðulegi forseti lög um grænlandssjóð voru sett árið nítján hundruð áttatíu og í þriðju grein þeirra segir að ríkissjóður skuli leggja í sjóðinn árin nítján hundruð áttatíu og eins og nítján hundruð áttatíu og tvö hundrað tuttugu og fimm milljónir króna hvort ár og ber þá að hafa í huga að það var um að ræða gamlar krónur en myntbreytingin varð um áramótin næstu eftir að lögin voru sett í minnisblaði sem lagt var fram í stjórn sjóðsins fyrir skömmu kemur fram að aðeins helmingur framlagsins hafi runnið til sjóðsins og talið er ljóst að seinni hluti framlagsins sem kveðið er á um í lögunum hafi ekki verið greitt í sjóðinn þess vegna leyfi ég mér að spyrja virðulegi forseti hæstvirtur forsætisráðherra hafa verið greiddar úr ríkissjóði í grænlandssjóð þær fjárhæðir sem mælt er fyrir um í þriðju grein laga um grænlandssjóð númer hundrað og tvö nítján hundruð áttatíu í öðru lagi vek ég athygli á því að í þriðju grein sjóðsins er kveðið á um að stjórn sjóðsins skuli leita eftir framlögum í sjóðinn frá fyrirtækjum stofnunum félagasamtökum og einstaklingum mér leikur forvitni á að vita virðulegi forseti hver afraksturinn hafi orðið í þessu efni og spyr því virðulegi forseti hæstvirtur ráðherra hve mörg framlög hafa borist í sjóðinn frá fyrirtækjum stofnunum félagssamtökum og einstaklingum og hvað nema þau hárri fjárhæð samtals í þriðja lagi í ljósi þess að sjóðurinn er ekki öflugur eigið fé hans er um rétt liðlega þrjátíu og sex milljónir króna og hann hefur úthlutað liðlega einni milljón króna í nýjustu úthlutun sinni spyr ég hæstvirtan ráðherra hvort hann sé reiðubúinn til þess að efla starfsemi grænlandssjóðs með sérstökum framlögum úr ríkissjóði ég hygg virðulegi forseti svo að ég setji fram skoðun mína á þessu efni að það væri vel viðeigandi að við settum meira fé til sjóðsins og efldum

og kannski ekki síður huguðum frekar að auknum samskiptum íslendinga við þessa nágrannaþjóð okkar